To, że Ukraina leży geograficznie w Europie, mam nadzieję, nie ulega wątpliwości dla obecnych tu na sali. Ale sądzę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że społeczeństwo ukraińskie czuje się prawdziwie europejskim społeczeństwem. Obecne badania opinii publicznej wskazują, że ponad 70 mieszkańców Ukrainy popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Musimy pokazać, że Unia Europejska jest otwarta na głęboką współpracę z Ukrainą nie wolno przecież karać społeczeństwa ukraińskiego za zachowania mentalnie sowieckiej władzy. Na koniec apeluję do prezydenta Janukowycza panie prezydencie, są takie momenty w historii, które decydują o tym, gdzie się pan będzie znajdował. Albo będzie pan obok osób, które wprowadzały państwa Europy Wschodniej do struktur zachodnich, obok Lecha Wałęsy, albo będzie pan tam, gdzie znajduje się Aleksander Łukaszenka.